Voorzitter, beste vertegenwoordigers van de Commissie, van de Rekenkamer, ik spreek hier als coördinator voor het regionaal beleid van de PPE.

Het merendeel van de strubbelingen, van de fouten, zit in het dossier van de openbare aanbestedingen.

Daar kun je een grote slag op maken.